Ten eerste omdat het verslag geen onderscheid wil maken tussen mensen die vluchten voor oorlog en foltering en mensen die om economische redenen emigreren, terwijl dit onderscheid toch wel essentieel is. Maar wat mij nog veel meer stoort, is het volgende met geen woord wordt in dit uitgebreide verslag gerept over de rol die bepaalde NGO's spelen en waarmee zij volgens Frontex mensensmokkel faciliteren. Natuurlijk moeten mensen worden gered, maar waarom moet iedereen worden overgebracht naar de havens in Italië? Wat houdt ons tegen om hen te laten ontschepen in het land van afvaart als ze daar veilig waren?

Vervolgens kan een beperkt aantal echte vluchtelingen worden opgenomen.